Kambodscha, das so etwas wie eine verlängerte Werkbank unserer westlichen Konsumgesellschaft darstellt, verdient unsere Aufmerksamkeit und unsere besondere Solidarität. Nur wenn demokratische Verhältnisse und der Rechtsstaat wiederhergestellt sind, hat das Land eine Perspektive.

Die kommenden Wahlen, die von Europa genau beobachtet werden müssen, können nur dann als demokratisch anerkannt werden, wenn bereits vor den Wahlen ein Mindestmaß an Rede und Versammlungsfreiheit existiert. Nur so haben die Bewerber um politische Ämter faire Chancen.